Le soutien de l'Union européenne en matière d'adaptation au changement climatique est essentiel si nous voulons agir avant qu'il ne soit trop tard. Autre grand défi, la lutte contre le braconnage et le trafic d'animaux sauvages, qui doit faire partie des priorités pour sauver la biodiversité. Ensuite, je voudrais rappeler le rôle de la jeunesse et des femmes.

Monsieur le Commissaire, après plus de 60 ans de partenariat et alors que de nouveaux acteurs s'affirment sur la scène de la coopération internationale, l'Union européenne ne peut pas se passer de ses alliés historiques.